Opakované pripomienky národných parlamentov k predpisom prijímaným európskymi inštitúciami poukazujú na skutočnosť, že sa nám nie vždy darí dosiahnuť takúto kvalitu predpisov. Najčastejšia kritika smeruje k dodržiavaniu zásady subsidiarity a proporcionality pri tvorbe legislatívy európskymi inštitúciami. Často je kritizovaná aj nejednoznačnosť právneho jazyka a neprehľadnosť právneho systému, v ktorom sa predpisy pri úpravách niektorých oblastí dokonca prekrývajú. Preto je potrebné pokračovať v úsilí o zlepšovanie tvorby právnych predpisov na európskej úrovni, a to tak lepšou spoluprácou s národnými parlamentmi, ako aj efektívnejším využívaním elektronickej komunikácie prostredníctvom internetových stránok IPEX a REGPEX. Naše úsilie o zjednodušenie a sprehľadnenie právneho systému v Únii musíme vnímať ako kontinuálny proces a musíme mu stále venovať veľkú pozornosť.